Liebe Lívia, das ist die falsche Frage.

Das kannst du doch nicht abstreiten, das ist doch die Wahrheit.

Das machen wir beide doch, das versuchen wir doch zu machen. Aber wir können das nicht auf Lügen oder irgendwelchen Hirngespinsten aufbauen, sondern müssen die Beweise nehmen und dies tatsächlich versuchen aufzuarbeiten und zu verändern. Das ist doch unser Ansatz, den wir haben.